Madame la Présidente, la résolution en débat propose en fait d'accroître la pression migratoire sur les États membres de l'Union européenne afin de mieux accueillir les migrants et, ainsi, de les sauver de la noyade en Méditerranée. Il faudrait, selon le texte, ouvrir tous les ports de l'Union et favoriser encore davantage le travail des ONG. Vous proposez ainsi d'étendre les pompes aspirantes qui provoquent l'afflux de millions de migrants, qui se retrouvent souvent entre les mains de prétendues ONG, complices de passeurs, de l'aveu même du ministre français de l'intérieur. Aveuglés par une idéologie mondialiste, vous amplifiez en réalité, sous couvert d'idées généreuses, une crise migratoire sans précédent que l'Europe, à terme, ne pourra supporter. Si vous voulez sauver des vies, et nous le voulons, c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire rétablir de véritables frontières aux limites de l'Union et de nos nations pourchasser les passeurs et leurs complices, qui envoient à la mort des milliers de malheureux, sélectionner les véritables demandeurs d'asile et renforcer la réglementation en matière d'immigration, et encourager toutes les initiatives et toutes les aides dans les pays d'origine, pour éviter ces migrations dramatiques.